Pane předsedající, nedodržování minimální doby odpočinku a pravidelných pauz u řidičů, často pod tlakem konkurence mezi dopravci, sebou nese nedozírné následky, při nichž jsou cestující bezmocní, a to přes všechna práva, která jim podle evropských předpisů přísluší. Tragická událost z víkendu minulého týdne je toho bohužel tím nejsmutnějším příkladem.

Jedna z vyšetřovacích verzí je nedodržení minimální doby odpočinku řidiče autobusu, který spolu s dalšími 7 cestujícími při nehodě zahynul, další osoby byly zraněny. Proto považuji za nezbytné, aby byla nastavena skutečně přísná pravidla zejména u vozidel, která zajišťují přepravu cestujících. Správně fungující záznamové zařízení, které včas oznámí porušení předpisů, je důležitým prvkem posilování bezpečnosti cestujících na silnicích.